Hvala lepa za vaša vprašanja. Žal kot minister za obrambo res nisem pristojen, da bi odgovarjal na določena vprašanja, ki ste mi jih postavili glede predsednika države, predsednika parlamenta. To je zunaj moje pristojnosti. Jaz lahko kot minister za obrambo samo zagotovim, da s strogo v Slovenski vojski spoštujemo pravila, ločenosti države in verskih skupnosti. Če se pa, srečuje Slovenska vojska z verskimi, skupnostmi, pa to, počne na podlagi Zakona o verski svobodi, dvaindvajseti člen, potem imamo dvainpetdeseti člen Zakona o obrambi in potem imamo tudi različne pravilnike in seveda, vikariat pa skrbi pač za, te odnose med Slovensko vojsko in pa posamezno versko skupnostjo. Zelo jasno sem povedal, da tukaj ne gre samo za sodelovanje z eno versko skupnostjo, ampak smo dolžni po ustavi, po zakonodaji zagotoviti ustrezno sodelovanje z vsemi verskimi skupnostmi, ki so registrirane. Kar se pa tiče samega protokola in ko se dotikamo Slovenske vojske, pa moram reči, da ni nobenega zakona oziroma predpisa, ki bi prepovedoval, takšna protokolarna dejanja, še celo več. Iz ustavne odločbe, ki sem jo omenil, iz leta dva tisoč deset izhaja, da pač je to, v duhu te ustavne odločbe. Morda bi se strinjal, da, na zakonodajni ravni, da kar se tiče protokolarnih obveznosti, da mogoče vsa vse situacije niso zadosti natančno, opredeljene. Vendar, smatram, kar se tiče aktivnosti Slovenske vojske na tem področju, da jih izvajamo v skladu pač, z ustavo in pa zakoni, kar je tudi na neki način potrdila ustavna odločba iz leta dva tisoč deset.